Am votat în favoarea acestui raport deoarece produsele biocide au o gamă largă de utilizare, inclusiv în industria alimentară, cosmetică și textilă. În consecință, este nevoie ca folosirea lor să fie reglementată cu atenție.

Consider că sistemul centralizat de autorizare va avea efecte benefice la nivel european. De asemenea, sunt oportune măsurile privind etichetarea completă a produselor tratate cu biocide. Ele vor permite o mai bună informare și protecție a consumatorilor. Apreciez atenția acordată efectelor cumulative. În prezent nu există o definiție acceptată sau criterii unice de analiză. Din acest punct de vedere, includerea metodologiei de evaluare în ghidurile orientative, prezentate de Comisie, reprezintă un pas înainte.